mais en ayant à l'esprit les problèmes de la zone euro et de l'Union européenne en matière économique et en essayant d'apporter les vraies solutions.

Nous avons d'ailleurs, je crois, déjà atteint un certain nombre des objectifs que nous nous étions fixés. Je rappelle d'ailleurs que nous ne sommes pas les seuls à les avoir souhaités la Banque centrale a demandé à plusieurs reprises que le Parlement puisse renforcer encore des propositions déjà courageuses de la Commission.

Nous avons introduit des sanctions pour fraude je crois que c'est une leçon que nous avons dû malheureusement tirer des premières années de vie de l'euro. Nous avons, comme l'a dit Mme Ford, tenté aussi de mettre de l'ordre dans les procédures budgétaires nationales, ne serait ce que pour pouvoir comparer ce qui se fait dans les différents pays. Mais pour moi, un point était très important c'est que si nous allons devant les citoyens en disant simplement nous avons renforcé l'automaticité, comme on dit dans les journaux, eh bien, ils auront l'impression qu'une espèce de machine incompréhensible se déclenche à Bruxelles pour leur taper dessus quand quelque chose ne va pas. Si nous voulons plus de discipline, il faut qu'elle soit plus intelligente, et surtout qu'il y ait plus de débats démocratiques et plus de discussions par delà les frontières. C'est pourquoi nous avons proposé et je remercie tous les collègues qui m'ont soutenue là dessus d'instaurer ce que l'on appelle le dialogue économique, qu'il faut ramener à ses justes proportions. Il n'y a aucun risque pour les constitutions nationales, il y a simplement la volonté que, notamment à l'intérieur de la zone euro, mais aussi dans l'Union à vingt sept, nous nous parlions un peu plus et que ce Parlement puisse être le lieu de ce dialogue transparent entre le niveau européen et les États membres, qu'il permette notamment à ceux ci d'exprimer leurs difficultés,

J'aurais envie de dire à Mme Ford Nous ne plaidons pas ici pour un renforcement de nos pouvoirs, nous plaidons pour un rôle accru pour ceux que le peuple envoie à Bruxelles défendre ses intérêts. Il y a d'autres points importants, notamment dans le volet macroéconomique, parce que je crois qu'il est important que tous les États membres soient soumis à cette surveillance commune. La symétrie est donc un point important, le Conseil devrait le comprendre une symétrie intelligente, qui fasse la différence entre des situations de déficit et de surplus, mais une symétrie tout de

Je voudrais lancer un appel à tous les responsables de tous les groupes politiques on ne peut pas dire qu'on est favorable aux euro obligations et voter contre. On peut dire qu'on voudrait plus, et moi même je voudrais plus, mais j'apprécie énormément les efforts que le Commissaire Rehn est prêt à faire. Il avait lui même, en mai 2010, je le rappelle, parce qu'il s'agit du respect du droit d'initiative de la Commission, fait des propositions. Nous souhaitons les remettre en selle. Nous voulons que l'euro joue enfin son rôle de monnaie mondiale, qu'il y ait un marché liquide, important, baissant le coût de l'endettement, et que cet endettement puisse être commun, pour une partie bien sûr limitée de notre dette, à terme, avec un vrai outil de discipline sur le